virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á laga númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og níu um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi málið er á þingskjali fjörutíu og fimm lög númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og níu falla úr gildi um næstu áramót en með frumvarpinu er lagt til að þau verði framlengd um fimm ár auk þess eru lagðar til lítils háttar breytingar á ákvæðum um framkvæmd endurgreiðslnanna sem einkum felast í því að styrkari lagastoð er skotið undir skilyrði fyrir endurgreiðslu samkvæmt gildandi lögum er heimilt að greiða úr ríkissjóði tólf prósent framleiðslukostnaðar sem til fellur við framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis hér á landi samkvæmt nánari skilyrðum laganna og reglugerðar sem sett hefur verið á grundvelli þeirra iðnaðarráðherra tekur ákvörðun um hvort veitt skuli vilyrði til endurgreiðslu að fenginni tillögu fjögurra manna nefndar sem fer yfir umsóknir fyrsta vilyrðið á grundvelli laganna var veitt hinn fimmti apríl tvö þúsund og eins og hafa verið gefin út fimmtíu og átta vilyrði síðan þann fimmtánda júní tvö þúsund og eitt fór fyrsta endurgreiðslan fram og nú hafa rúmlega sex hundruð milljónir verið greiddar vegna þrjátíu og þriggja verkefna iðnaðarráðherra skipaði á síðasta ári nefnd til að undirbúa ákvörðun um hvort framlengja skyldi gildistíma endurgreiðslu

nefndin fékk hagfræðistofnun háskóla íslands til að meta efnahagsleg áhrif laganna og áhrif þeirra á ríkissjóð í skýrslunni kemur fram að ríkissjóður beri að öllum líkindum ekki byrði vegna endurgreiðslnanna og er þá horft til þess að skatttekjur ríkissjóðs vegna kvikmyndagerðar eru samkvæmt útreikningum stofnunarinnar hærri en þeir fjármunir sem ríkið ver til endurgreiðslnanna nefndin leitaði einnig til íslenskra kvikmyndaframleiðenda sem voru á einu máli um mikilvægi þess að gildistími laganna yrði framlengdur þá taldi nefndin ekki nægilega reynslu komna á framtíð laganna heldur jafnframt bæri að hafa samkeppnishæfni íslands gagnvart öðrum löndum í huga en ýmiss konar ívilnanir til kvikmyndaiðnaðarins hafa aukist mjög á vesturlöndum undanfarin ár lagði nefndin því til a framlengja bæri gildistíma laganna frumvarpið byggir á tillögum nefndarinnar ljóst er að gildandi lög hafa átt þátt í að laða að þau erlendu kvikmyndaverkefni sem hingað hafa komið á undanförnum árum slík verkefni eru góð landkynning og hafa jákvæð áhrif á innlenda ferðamannaþjónustu lýtur það meðal annars að því að verkefni falla oft til utan helsta ferðamannatímans og hins vegar að því að tiltekin landsvæði sem koma fram í kvikmyndum auka áhuga ferðamanna á þeim landsvæðum og á íslandi í heild ekki verður heldur litið framhjá þeirri reynslu og þekkingu sem verður til innan lands hjá því fagfólki sem að þessum verkefnum vinnur í frumvarpinu er gert ráð fyrir að lögin verði framlengd um fimm ár eðlilegt er að áfram verði gert ráð fyrir að lög um endurgreiðslur vegna framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis séu tímabundin enda æskilegt að kvikmyndaiðnaðurinn verði sjálfbær atvinnugrein líkt og aðrar greinar helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru eftirfarandi varðandi fyrstu grein er um að ræða breytingar sem grundvallast á þeirri reynslu sem fengist hefur við framkvæmd laganna til þessa er meðal annars lögð til nýjung í fimmta málsgrein ákvæðisins um þriggja ára gildistíma vilyrða lögin eru tímabundin í eðli sínu og af þeim sökum þykir rétt að marka þeim verkefnum sem hljóta vilyrði fyrir endurgreiðslu ákveðinn tíma með annarri grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fimmtu grein laganna er fjallar um endurgreiðslur lagt er til að framleiðendur þurfi að óska eftir útborgun endurgreiðslunnar innan tiltekins tíma og er miðað við sex mánuði frá því að framleiðslu lýkur kemur það einkum til af því að um tímabundnar aðgerðir stjórnvalda er að ræða og í ljósi þess er talið óeðlilegt að vilyrði séu útistandandi löngu eftir að framleiðslu er lokið og lögin jafnvel fallin úr gildi ákvæðinu er enn fremur ætlað að auðvelda vinnslu fjárlaga þá er í annarri grein lagt til að ábyrgð löggiltra endurskoðenda verði áréttuð við framkvæmd laganna hefur verið miðað við að endurskoðendur staðfesti að kostnaðaruppgjör sé í

frumvarp þetta hefur verið sent eftirlitsstofnun efta til yfirferðar útlit er fyrir að stofnunin muni afgreiða málið á næstu vikum og ef ekki er búist við athugasemdum við frumvarpið af hennar hálfu enda ekki um efnisbreytingar á lögunum að ræða í ljósi þess að lög númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og níu falla úr gildi um næstu áramót er frumvarpið lagt fyrir þingið núna enda þótt ákvörðun af hálfu esa liggi ekki enn fyrir í frumvarpinu er ekki að finna breytingu á endurgreiðsluhlutfallinu tólf prósent en í undirbúningi málsins var haft í huga að samkeppnisstaða og aðrar aðstæður kynnu að hníga að nokkurri hækkun endurgreiðsluhlutfallsins og hefur þetta verið í athugun í ráðuneytinu eftir að ég hef nú fengið frekari upplýsingar um samkeppnisstöðu íslands á þessu sviði mun ég leggja til við iðnaðarnefnd að skoða hvort ekki er æskilegt og mögulegt að hækka endurgreiðsluhlutfallið úr tólf prósent í fjórtán prósent virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til iðnaðarnefndar